Quelle est cette phrase selon laquelle Israël aurait le droit de défendre sa frontière?

Par contre, c'est Israël qui occupe la Palestine et qui fait de Gaza une prison à ciel ouvert dont l'ONU a dit qu'elle deviendrait invivable d'ici 2020 si on ne fait rien. Qui, quelle conscience ici, quelle conscience humaine peut accepter cela? Ce pays viole tous les chapitres du droit international ainsi que la lettre et l'esprit de l'accord d'association que nous avons avec lui. Il y a eu à Gaza au moins 40 tués, dont des enfants, des paysans et des journalistes totalement désarmés dans une manifestation pacifique. L'Union européenne doit elle même demander et diligenter une commission d'enquête indépendante, créer un mécanisme de protection du peuple palestinien, faire lever le blocus de Gaza et faire cesser le processus de colonisation de destruction des maisons et des expulsions à Jérusalem. Au nom même du droit international, il faut maintenant des sanctions contre le pouvoir israélien.